Működésük keretfeltételeinek javítása a magyar elnökség egyik kiemelt prioritása. Az elkövetkező hónapok során az elnökség figyelmének középpontjában az Európa 2020 as stratégia és az abban foglalt, az innovációra és az iparpolitikára irányuló kiemelt kezdeményezések végrehajtása, valamint a belső piac teljes körű kiépítése áll majd, mivel az európai kis és középvállalkozásoknak mindössze 8 a végez ebben a pillanatban határon átnyúló tevékenységet. A Mario Monti, egykori biztos úr által készített jelentés alapján e kiteljesítés keretében fel kell számolni a belső piac működését még akadályozó korlátokat. Ezt úgy tudjuk elérni, ha valamennyi irányelvet, így elsősorban a szolgáltatás irányelvet ezzel a kérdéssel ez a Parlament ezen a plenáris ülésszakon foglalkozott is pontosan és kellő időben végrehajtjuk és érvényre juttatjuk, hogy fogyasztóbarát megoldásokat kínálunk az egységes eurófizetési térségben, a SEPA ban, hogy a határokon átnyúló tevékenységet folytató üzleti tevékenységet folytató üzleti vállalkozások számára megkönnyítjük az adózási szabályoknak való megfelelést, valamint előmozdítjuk egy kkv barát uniós szabadalom elfogadását és a Parlament egy nagyon fontos döntést hozott itt e témában a hétfői vita után, kedden és mindennek, ami ugye előfeltétele, mindaz, amiről eddig beszéltem, hogy a kis és középvállalkozásokat arra inspiráljuk, hogy minél több innovációs beruházásba fogjanak bele.

E csomagnak valóságos magna chartának kellene lennie a kis és középvállalkozások számára. Az elnökség továbbá átfogó megközelítést kíván előmozdítani az új, integrált iparpolitikára vonatkozóan, aminek keretében arra törekedünk, hogy minden olyan információs, pénzügyi és technikai támogatásbeli korlátot felszámoljunk, amelyek gátolják, hogy a kis és középvállalkozások ténylegesen a zöld gazdaság gerincévé válhassanak. Emellett törekvésünk, hogy a jobb és intelligensebb szabályozás, valamint az intézményi változtatások segítségével csökkentsük az adminisztratív terheket és az állami működtetés kockázatát. Meggyőződésünk, hogy létfontosságú a kkv k innovatív kapacitásának a megerősítése, és ez megkívánja az innováció új megközelítésének kialakítását, amely a nem technológiai innováció előmozdítására összpontosít. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy az Európai Tanács is nagyon fontos döntéseket hozott február 4 én innováció témában. Azt a kulcsfontosságú kérdést illetően, hogy a kis és középvállalkozások miként jutnak finanszírozáshoz, arról azt lehet elmondani, hogy mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy garanciák, innovatív pénzügyi eszközök és kedvező feltételeket kínáló bankok révén támogassuk az egészséges kis és középvállalkozások hitelhez és kölcsönhöz való hozzájutását. Végezetül szeretném hozzátenni, hogy a magyar elnökség javaslatokat fog benyújtani a Tanácsnak a kutatás és fejlesztés területén működő nagy költségvetésű, többéves uniós kiadási programok középtávú értékelésére vonatkozóan, amelyek fontos, a kkv kat célzó támogatási eszközöket is magukban foglalnak majd, így például a kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmust, az RSFF et is.